In der Rankingliste über Medien und Pressefreiheit rangiert Ungarn noch vor Italien auf Platz 56, nicht weit hinter Malta, jedenfalls aber noch vor Griechenland auf Platz 84, vor Bulgarien auf Platz 87 und vor Israel auf Platz